möguleika að verkefni umsjónarmanns með greiðsluaðlögun yrðu falin súýlsumönnum við meðferð málsins fyrir nefndinni komu fram upplýsingar um að þetta nýja hlutverk gæti skarast við innheimtuhlutverk sýslumanna og nauðsynlegt væri að hafa lengri tíma til að undirbúa þá breytingu þar sem slík breyting kallaði á tilfærslu verkefna milli sýslumanna þetta gæti kallað jafnframt á frekari endurskoðun verkefna milli

og nefndin lagði til í fyrri breytingartillögu sinni mikið ríður á að greiðsluaðlögunarferlið geti hafist sem allra fyrst það var því mat nefndarinnar að eðlilegt væri að lögmenn hefðu þetta hlutverk með höndum fyrst um sinn eins og lagt er til í frumvarpinu þar er nú þegar fyrir hendi í stétt lögmanna reynsla af búskiptum og þrotameðferð sem nýtist vel í störfum umsjónarmanns vegna sérstakra aðstæðna við þetta úrræði telur nefndin einnig rétt að leggja einnig til að kostnaður umsjónarmanns þar sem hann greiðist úr ríkissjóði verði háður ákvörðun dómara þó með þeim hætti að greiðsla fyrir umsjón með nauðasamningi til greiðsluaðlögunar geti að hámarki orðið tvö hundruð þúsund krónur það er jafnframt tillaga nefndarinnar að sú greiðsla verði greidd í einu lagi eftir að starfi umsjónarmanns lýkur til þess að rþusta enn frekar á að umsjónarmenn vinni störf sín með hröðum og skilvirkum hætti og setji þannig hvata í kerfið fyrir því að vel og hratt sé unnið því að viðsemjendur umsjónarmanna eða viðmælendur umsjónarmanna eru auðvitað skuldarar sem eru í nokkuð erfiðri stöðu um sín fjármál og eiga erfitt með að sækja rétt sinn nefndin fjallaði einnig um stöðu ábyrgðarmanna og tengsl greiðsluaðlögunarúrræðisins við ábyrgðarmannafrumvarpið sem hér er nú á lokastigum í meðförum alþingis sérstaklega þurfti að taka tillit til þeirrar aðstöðu sem skapast ef skuld er felld niður á hendur aðalskuldara eðli þriðjamannsábyrgða og sú forsenda sem liggur að baki hugmyndafræðinni að baki þriðjamannsábyrgðum sem er sú að ábyrgðarmaður geti innt af hendi greiðslu en eigi endurkröfu á hendur aðalskuldara ef hins vegar með greiðsluaðlögun búið er að lækka kröfuna á hendur aðalskuldara er þessi endurkröfu ábyrgðarmann því fallin niður sem því nemur því er óhjákvæmilegt að áliti nefndarinnar að lækkun kröfu í greiðsluaðlögun hafi í för með sér samsvarandi lækkun heildarkröfu gagnvart ábyrgðarmanni þessi skilningur mun vera staðfestur í ábyrgðarmannafrumvarpinu en það er fjallað um það í greinargerð að nefndin deili þeim skilningi þá leggur nefndin til að lögin öðlist gildi fyrsta apríl næstkomandi svo að nokkrir dagar gefist til undirbúnings áður en þetta úrræði taki gildi full eining var um þessar breytingar í nefndinni og undir nefndarálitið rita auk mín háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson ólöf nordal árni þór sigurðsson sigurður kári kristjánsson siv friðleifsdóttir og jón magnússon